Mâine vom vota o reformă cu obiective foarte ambițioase, dar, din păcate, cu un buget mult sub cel așteptat. Sper ca aceste tăieri bugetare să nu ducă spre o renaționalizare a politicii agricole comune care să mențină așa numita agricultură europeană cu două viteze, din cauza faptului că statele mai puternice vor avea mai multe posibilități să își sprijine propriii agricultori. Este, însă, remarcabil faptul că, pentru prima dată, se acordă o atenție sporită micilor fermieri, aceștia beneficiind de un program special, care să îi scutească de sarcini birocratice. Apreciez, în același timp, că noua PAC promovează o agricultură mai durabilă, iar agricultura ecologică se bucură de un sprijin mai consistent.

Politica agricolă comună trebuie să se asigure că vitalitatea spațiului rural este menținută, prin facilitarea schimbului de generații, atât de necesar în acest moment.